með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar alþingis til fullgildingar viðbótarbókunar við samninginn um tölvubrot sem gerð var í strassborg tuttugasta og áttunda janúar tvö þúsund og þrjú þar sem verknaðir sem lýsa kynþátta og útlendingahatri og framdir eru með því að hagnýta tölvukerfi eru gerðir refsinæmir samningur evrópuráðsins tölvubrot voru undirritaðir í búdapest tuttugasta og þriðja nóvember tvö þúsund og eitt samningurinn er fyrsti og eini alþjóðasamningurinn sem fjallar um glæpi sem framdir eru á internetinu eða um önnur tölvunet og í honum er sérstaklega fjallað um höfundarétt fölsun og svik tengd tölvum barnaklám og brot gegn öryggi tölvukerfa tölvuneta og tölvugagna markmið viðbótarbókunarinnar er að berjast gegn kynþátta og útlendingahatri án þess þó að skerða grundvallarrétt til tjáningarfrelsis en bókunin skuldbindur samningsríkin til að gera verknaði refsiverða sem lýsa kynþátta og útlendingahatri og framdir eru með því að hagnýta tölvukerfi samhliða framlagningu þingsályktunartillögu þessarar leggur innanríkisráðherra fram frumvarp um breytingu á almennum hegningarlögum sem nauðsynlegar eru til að ísland geti staðið við þær